Elnök Úr! Az embercsempészet felszámolásához az illegális migrációt az Unió határain kívül kell megállítani. Csak olyan menekültügyi rendszer lehet hatékony, amely szét tudja választani az illegális gazdasági bevándorlókat a valóban menekültstátuszra jogosultaktól még az Unión kívül. Kristálytisztává kell tenni, hogy csak a valódi menekültek léphetnek, vagy kaphatnak menekültügyi státuszt az Unió területén. Minden más megoldást az Unióba való meghívásként értelmeznek az illegális migránsok ezrei. Ennek elérése céljából a menekült központokat az Unió határain kívül kell felállítani, ahol lehetővé kell tenni a menedékjog iránti kérelmek feldolgozását. Közben pedig mindenek fölött védenünk kell az Unió külső határait. Ebben segítenünk kell pénzügyileg is a külső határokat védő tagállamokat, különben további emberéletek lesznek a tenger vagy a sivatag áldozatai, mert mára köztudott az embercsempészet még a drogkereskedelemnél nagyobb biznisszé nőtte ki magát az elmúlt években.